Meneer de voorzitter, dank u zeer. Ik dank ook de commissaris voor zijn antwoord in eerste termijn op de vragen van mijn collega Cláudia Monteiro. Voorzitter, het is een bekend feit dat de EVP Fractie de Europese luchtvaart een warm hart toedraagt. Wij hebben de luchtvaartstrategie hier behandeld onder leiding van collega Pavel Telička en we zijn op dit moment bezig met de bilaterale luchtvaartverdragen, allemaal om de Europese luchtvaartindustrie verder te helpen. Ik vind wel dat daar wat tegenover moet staan. Zeker als het gaat over de bescherming van de consument. De commissaris zei het al we hebben een verordening uit 2009 en sinds een paar jaar wordt die door een grote speler op dit veld niet meer toegepast, en dat vinden wij jammer. Het gaat hier om transparantie voor de consument. Het gaat hier om objectieve prijsinformatie. Maar het gaat niet alleen over de consument, het gaat ook over de reisbureaus en de reisagentschappen. Het feit dat de commissaris nu bepaalde acties aankondigt ja, ik moet bijna zeggen, het is het gebruikelijke antwoord van DG MOVE We zijn ermee bezig.

geïnformeerd. Wat ik niet begrijp, is dat in de tussentijd die luchtvaartmaatschappijen niet op de vingers worden getikt. Ik bedoel, wij kunnen hier wel praten met DG MOVE en de plaatsvervangend commissaris voor Verkeer en Transport, maar we willen toch graag daden zien. Kan er nou niet op korte termijn eens even met die grote Duitse luchtvaartmaatschappij worden gesproken?

Volgens mij was dit het, dank u wel.